Na Ukrajině již máme asi půldruhého milionu IDP, vnitřních uprchlíků, a jakýkoliv hospodářský či vojenský otřes může otevřít stavidla vlně uprchlíků z východu do zahraničí. Dnes mne informoval poslanec ukrajinského parlamentu a zakladatel dobrovolnického praporu Donbas Semjon Semjončenko, že v posledních dnech severně od Doněcka zahájily jednotky separatistů ofenzívu těžkými zbraněmi proti ukrajinským silám. Ukrajinská armáda informaci potvrdila a sdělila, že vrací svou staženou těžkou techniku na původní pozice. Semjončenko označil minské dohody za neúčinné a já se ptám, dámy a pánové Nejsou minské dohody mrtvé? Není čas je nahradit koncepcí důrazné vojenské podpory Ukrajiny?